júlíusson pétur h blöndal gunnar bragi sveinsson sigurður ingi jóhannsson ásbjörn óttarsson og jón gunnarsson megintilgangurinn með þessu lagafrumvarpi er að draga úr millifærslukerfi í landbúnaði og gera verðlagninguna gagnsærri ætla má að með þessu verði skilyrði fyrir samkeppni einnig bætt og innlendum mjólkurafurðastöðvum gert betur kleift að takast á við samkeppni frá útlöndum þá mun skilgreindur opinber stuðningur við landbúnað lækka um allt að fjögur hundruð milljóna króna frumvarp um skylt mál var flutt á hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi þá fékk málið fékk jákvæðar viðtökur fulltrúa tveggja af þremur þeirra stjórnmálaflokka sem til máls tóku í fyrstu umræðu fram kom það sjónarmið þingmanns samfylkingarinnar að ganga ætti lengra í átt til frjálsrar verðlagningar fulltrúi vinstri hreyfingarinnar græns framboðs núverandi hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra taldi á hinn bóginn að verið væri eins og þar segir með leyfi viðruelgs forseta að fella niður eina af þeim stoðum sem settar voru til að standa undir félagslega uppbyggðu landbúnaðarkerfi bæði framleiðslu úrvinnslu og dreifingu á mjólk og mjólkurvörum nú er það svo svo að ég víki nú að þeirri gagnrýni að þetta er auðvitað algjörlega fráleitt og ég held að það hafi fyrst og fremst lýst miklum misskilningi eða þekkingarleysi háttvirtur þáverandi þingmanns á þessu máli það var ekki þannig að það væri verið að veikja á nokkurn hátt neinar stoðir landbúnaðarkerfisins öðru nær það er verið að styrkja einmitt forsendur landbúnaðarins með því að fara í þessa átt enda er það svo að mál af þessu taginu hefur notið stuðnings bæði mjólkurframleiðenda bændasamtakanna og samtaka afurðastöðva og þetta mál er líka til þess fallið að styrkja stöðu neytenda þegar grannt er skoðað þar sem nú er verið með þessu ef þetta yrði að lögum að gera verðlagninguna alla gagnsærri og eðlilegri því miður hlaut málið ekki endanlega afgreiðslu

hér verður gerð grein fyrir núgildandi fyrirkomulagi þessara mála og þess freistað að varpa ljósi á hvernig þau hafa þróast ef ég í upphafi skal dreg fram muninn á verðmiðlun annars vegar og verðtilfærslu hins vegar í nítjánda grein laga er verðmiðlunargjaldinu lýst og eg ætla ekki að rekja það sérstaklega ég vísa eingöngu í þessa grein um það varð samkomulag á sínum tíma í verðlagsnefnd búvara við verðlagningu sem átti sér stað þann fyrsta janúar tvö þúsund og sex að beina því til stjórnvalda að hætta innheimtu verðmiðlunargjalds með breytingu á lögum þar sem ekki væri þörf á því eftir sameiningu fyrirtækja í mjólkuriðnaði fulltrúar ráðuneytis launþegahreyfingarinnar það er alþýðusambands íslands og b s r b sem og fulltrúar bænda og fulltrúar afurðastöðva voru sammála um þessa ráðstöfun þetta var í rauninni hluti af verðlagsákvörðun nefndarinnar fyrsta janúar tvö þúsund og sex vík ég nú að verðtilfærslunni sjálfri samkvæmt búvörulögum er ákvæðum um verðtilfærslu mjólkurvara skipt í

þennan lögbundna hluta verðtilfærslunnar verður að framkvæma með innheimtu samkvæmt lögum og útgreiðslu miðað við lítra og eða kíló vöru samkvæmt verðskrá verðlagsnefndar búvöru eins og nefndin ákveður hverju sinni innheimtan svarar um þrjú hundruð og tíu til þrjú hundruð tuttugu milljónir króna á ári greitt er úr sjóðnum með vörum eins og nýmjólk smjöri og undanrennudufti og fleira það er þeim vörum sem eru undirverðlagðar það er í rauninni þannig að þessar vörur sem hér er verið að vísa til eru ekki verðlagðar að fullu eins og í raun og veru kostnaður gefur tilefni til heldur er með verðlagningunni málunum stýrt þannig að verðinu á þessum vöruflokkum er haldið niðri með því að verðleggja aðra vöruflokka hærra fjárreiðum og rekstri þessara sjóða er síðan haldið aðskildum frá öðru og er ársreikningur staðfestur af löggiltum endurskoðanda og sendur fjársýslu ríkisins ár hvert þessi upphæð kemur síðan inn í fjárlögin annars vegar sem inngreiðsla og hins vegar sem útgreiðsla án þess þó að vera eiginleg ríkisútgjöld þrátt fyrir það eru þessar greiðslur túlkaðar sem opinber stuðningur þegar metinn er opinber stuðningur við íslenskan landbúnað vegna samninga alþjóðaviðskiptastofnunarinnar wto og tilkynninga þar að lútandi ástæðan er sú að þessi ráðstöfun er gerð fyrir tilstilli hins opinbera með löggjöf jafnvel þótt að hér sé eingöngu verið að færa til rekstrarfé afurðastöðva milli vöruflokka mjólkur ríkið leggur ekki til fjármuni úr ríkissjóði til þessa verkefnis eins og ég hef þegar rakið þessu er líka mjög mikilvægt að átta sig á vegna þess að þegar verið er að bera saman ríkisstuðning við landbúnað hér á landi við ríkisstuðning við landbúnað í öðrum löndum er þetta ævinlega tekið þannig að þessar fjögur hundruð milljónir króna eða nálægt því sem verðtilfærslan og verðmiðlunin nemur er reiknað að fullu sem stuðningur ríkisins við landbúnaðinn og í því áróðursstríði sem landbúnaðurinn hefur oft orðið fyrir barðinu á er verið að veifa þar með tölum sem eru mjög villandi þó að ekki væri nema af þessum ástæðum væri auðvitað full ástæða til þess að skoða þessi mál og þegar við bætast síðan annars konar rök sem ég hef að hluta til gert grein fyrir og mun rekja hér betur á eftir er auðvitað augljóst mál að það gífurlega þýðingarmikið að við förum í það að breyta þessu fyrirkomulagi þetta er einn af ásteytingssteinunum sem er algjörlega ástæðulaus og hefur verið notaður til þess að berja á landbúnaðinum með mjög ósanngjörnum og óréttmætum hætti hitt ákvæðið sem varðar verðmiðlun er svokölluð frjáls verðmiðlun samkvæmt þrettándu greinar laganna þar sem innheimt er af seldum lítrum og eða kílóum af tilteknum vörum með háa framlegð og greitt út á vörur með lága eða neikvæða framlegð eftir seldu magni tekjustofn þessa hluta og útgreiðslur eru eftirfarandi sjóðurinn hefur tekjur af vöruflokkum með háa framlegð svo sem rjómaís jógúrtvörum og sérostum gjöld sjóðsins felast í því að greitt er með vörum sem hafa lága eða neikvæða framlegð magur ostur skyr og drykkjarmjólk undangengin ár í þrettándu greinar laganna sem heimilar þessa tilfærslu segir með leyfi virðulegs forseta þrátt fyrir ákvæði samkeppnislaga er afurðastöðvum í mjólkuriðnaði heimilt að gera samninga sín á milli um verðtilfærslu milli tiltekinna afurða leggja skal slíka samninga fyrir verðlagsnefnd til upplýsingar á undanförnum árum hefur verðlagsnefnd í samkomulagi við mjólkuriðnaðinn nýtt þennan hluta verðtilfærslu til að greiða niður drykkjarmjólk það er nýmjólk þar sem tekjustofn lögbundins hluta hefur verið fullnýttur og ekki svigrúm til frekari gjalda í frumvarpinu eru ekki lagðar til breytingar á þessum hluta verðmiðlunar það er hinni frjálsu verðmiðlun sem á sér stað innan afurðastöðvanna sjálfra án atbeina ríkisvaldsins á hinn bóginn er lagt til í frumvarpinu að nítjánda grein búvörulaga um álagningu verðmiðlunargjalds verði felld brott breytingunni er ætlað að færa form og ábyrgð rekstrar til afurðastöðvanna sú breyting sem hefur orðið á rekstrarumhverfi fyrirtækja í mjólkuriðnaði gerir þetta verðmiðlunarkerfi þess utan óþarft lagt er til að verðtilfærslugjald samkvæmt tuttugustu og aðra grein búvörulaga verði afnumið og formaður og ábyrgð rekstrar þannig fært til afurðastöðvanna sjálfra það er nokkur forsaga að baki þessu það er verðtilfærslunni milli einstakra mjólkurafurða á sínum tíma voru niðurgreiðslur á verði mjólkur og mjólkurafurða mjög breytilegar sem hlutfall af verði hverrar afurðar niðurgreiðslur voru

verðtilfærsla milli mjólkurafurða hefur verið stunduð síðan þá ljóst er hins vegar að þetta fyrirkomulag stuðlar að umdeilanlegri verðmyndun og tekur ekki nægjanlegt tillit til raunverulegs framleiðslukostnaðar allt að einu er það ekki talið eðlilegt að opinber stýring af þessu tagi stýri verðlagningu einstakra vörutegunda og vöruflokka þar sem verðlagning á einni vörutegund er notuð til þess að lækka eða hækka verð á annarri vörutegund jafnframt er lagt til að felldar verði brott greinar sem fjalla um framkvæmd verðmiðlunar og verða óþarfar að samþykktum þeim breytingum sem í frumvarpinu felast virðulegi forseti þetta mál eins og ég nefndi hér áðan var lagt fram í nokkuð breyttri mynd á sínum tíma á hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi var þá þingskjali tvö hundruð og átján tvö hundruð og þriðja mál það er dálítið athyglisvert að þrátt fyrir það að þetta mál hafi fengið býsna góðar viðtökur meðal annars frá þeim fulltrúa samfylkingarinnar sem talaði í þessu máli var það svo að þetta mál fékk ekki afgreiðslu ég vek athygli á því hverjir stóðu að málinu í raun og veru hverjir lýstu yfir stuðningi við þetta mál það voru í fyrsta lagi bændurnir það voru í öðru lagi afurðastöðvar bændanna það var í þriðja lagi alþýðusamband íslands það var í fjórða lagi bandalag starfsmanna ríkis og bæja b s r b með öðrum orðum fulltrúar neytenda fulltrúar framleiðenda framleiðslufyrirtækin sjálf öll kölluðu á þessar breytingar og fyrir þeim eru mjög gild og góð rök einhverra hluta vegna hlupu þeir svo í sig samfylkingarmenn að þeir gerðu þetta að sínu úrslitaatriði sinni miklu hugsjón að koma í veg fyrir þetta mál þrátt fyrir það að það væri svona breið samstaða um það ekki bara innan landbúnaðarins heldur ekki síður meðal neytenda sem voru að kalla eftir þessu samfylkingin einhverra hluta vegna kaus að setja undir sig hausinn og berjast gegn þessu máli og þeim tókst það vegna stöðu sinnar þá að koma í veg fyrir að þetta mál fengi samþykki ég vek athygli á einu núverandi ríkisstjórn hefur starfað núna á annað ár og hvernig stendur á því að það bólar ekkert á slíku máli í formi stjórnarfrumvarps ætli það sé ekki vegna þess að það er um þetta mál bullandi ágreiningur innan ríkisstjórnarinnar ég þykist vita að þrátt fyrir orð hæstvirts núverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra hafi menn innan vinstri hreyfingarinnar græns framboðs býsna góðan skilning margir hverjir á þessu máli margir góðir og gegnir mjólkurframleiðendur hafa til dæmis skipað sér í flokk með vinstri grænum og þeir gera sér grein fyrir því að þetta mál skiptir máli fyrir þá atvinnustarfsemi sem þeir stunda þess vegna er það mjög mikilvægt núna að okkur takist að mynda um þetta samstöðu sem gangi þvert á ríkisstjórnar til þess að tryggja það að þetta mál fái framgang við getum auðvitað ekki búið við það á þeim tíma sem er hörð samkeppni á markaði um matvörur að einn afurðaflokkurinn sé negldur niður með þessum hætti sem veldur því að samkeppnisstaða hans raskast nú kann einhver að segja það er engin samkeppni um nýmjólkina frá útlöndum það er engin samkeppni um ýmsar afurðir þær sem þarna er verið að framleiða það er rétt að það er kannski ekki bein samkeppni milli vöruflokkanna að öllu leyti þó er innfluttur ostur það er innflutt jógúrt það eru innfluttar ýmsar slíkar afurðir en gleymum því ekki að þessar afurðir eru líka í samkeppni á aðrar matvörur í landinu og þess vegna er það svo þýðingarmikið að við búum þannig um hnútana að þessi atvinnugrein mjólkuriðnaðurinn hvort sem það er um að ræða bændanna eða afurðafyrirtæki þeirra hafi eðlilegt svigrúm og verðlagningin sé þannig að þeir lendi ekki í því að það komi einhverjir aðilar inn á markaðinn og nýti sér það að þessi verðlagning er með þessum hætti og grafi þannig undan þessari mjólkurframleiðslu til lengri tíma litið það á ekki síst við núna eftir hrunið þegar skuldir bænda hafa hækkað og menn þurfa þess vegna á öllu sínu að halda þá skiptir það miklu máli að við reynum að ganga þannig frá þessum málum að það sé landbúnaðinum í hag og þar með íslenskum neytendum líka því að það er auðvitað sameiginlegt hagsmunamál neytenda og bænda að íslenskur landbúnaður gangi vel tökum eftir einu núna nýverið var verið að greina frá tölum frá hagstofu íslands um hækkun á verði á síðasta eina ári eða svo og það er einn vöruflokkur sem sker sig úr þar sem hækkanirnar hafa verið minnstar hvaða vöruflokkur skyldi það nú vera jú íslenskar búvörur og hvers vegna nefni ég þetta meðal annars auðvitað til þess að vekja athygli á því að íslenskur landbúnaður er að standa sig vel núna eins og fyrri daginn ég er líka að vekja athygli á þessu vegna þess að mjög lagi hafa einhverra hluta vegna talið sér skylt að hnjóða í íslenskan landbúnað og láta í veðri vaka að hann sé að halda hér uppi vöruverði í landinu það kom fram nýlega í bændablaðinu ákaflega athyglisverð úttekt á því

þar kemur fram auðvitað að íslenskur landbúnaður stendur sig vel gagnstætt því sem haldið var fram hér um miðjan tíunda áratuginn eða svo þegar gerð var afar umdeild skýrsla um matvöruverð hér á landi í samanburði við matvöruverð í öðrum löndum sá samanburður var fyrir margra hluta sakir mjög rangur sem þá var gerður bæði var verið að bera okkur saman við lönd þar sem launastrúktúrinn og launastigið er allt annað en er hjá okkur og síðan ekki síður hitt að þetta var gert þegar gengi íslensku krónunnar var of hátt nú er það að sönnu lágt en af hverju skyldum við ekki skoða þessi mál einmitt og bera þetta saman við ástandið eins og það er núna þegar gengið er lágt og menn spá því almennt að gengið verði lágt um einhvern tíma skyldi það vera vegna þess að menn hafa ekki áhuga á því að vekja athygli á þessari góðu stöðu íslensks landbúnaðar og hvernig í raun og veru íslenskur landbúnaður er að leggja mikið af mörkum til þess að halda aftur af verðlagshækkunum í landinu

hér er kjarni málsins sá að reyna að leggja fram frumvarp sem fyrst og fremst hefur það að markmiði að bæta samningsstöðu samkeppnisstöðu og samkeppnisumhverfi það sem íslenskur mjólkuriðnaður býr við það er það sem er markmiðið með þessu ef það er gert mun það auðvitað leiða til hagsbóta fyrir neytendur rétt eins og fulltrúar así og b s r b hafa komist að

þessi breyting geti tekið gildi á einhverjum tíma þannig að verðlagsbreytingarnar sem verða innan mjólkurafurðanna verði ekki jafnskarpar og ella yrði og það er eðlileg ábending og sú ábending hefur til dæmis komið fram af hálfu neytendanna fulltrúa así og b s r b þeir höfðu nokkurn beyg af því að á sínum tíma þegar ég sem þáverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra lagði fram ekki ólíkt frumvarp að þá höfðu þeir nokkurn beyg af því ef í því ákvæði væri ekki kveðið á um það að þessi aðlögun yrði á einhverjum dálitlum tíma þeir óttuðust það að verðhækkunin yrði mjög skörp á einum stað og verðlækkunin skörp sömuleiðis á öðrum stað þess vegna var kveðið á um það í því frumvarpi að framlegðarkröfurnar sem gert var ráð fyrir gætu verið breytilegar milli vöruflokka og það var einmitt þetta atriði sem samkeppnisstofnun rak hornin sín í og gerði það að verkum að samfylkingin hrökk af hjörunum í málinu þó var það þannig sem er athyglisvert að þetta ákvæði var ekki síst sett inn til þess að koma til móts við skiljanlegar áhyggjur neytendafulltrúanna verkalýðshreyfingarinnar og þeim mun óskiljanlegra var það mér á sínum tíma að þetta mál skyldi daga uppi á þinginu eins breið samstaða og í raun og veru var á bak við þetta mál af þessum ástæðum virðulegi forseti tel ég mjög mikilvægt að þetta mál verði afgreitt á þessum vetri ég veit að þetta mál mun fá vandaða meðferð eins og önnur máli í sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd og þetta mál mun væntanlega fá umsögn þeirra aðila sem þessi mál þekkja og eiga um að véla og hafa hagsmuni af málinu það verður auðvitað fróðlegt að sjá þær umsagnir ég trúi því að í meginatriðum verði þær jákvæðar þó að vonandi komi þar líka fram uppbyggilegar athugasemdir og ábendingar um eitthvað sem betur má fara og þá er sjálfsagt auðvitað að verða við því ég tel virðulegi forseti svo ég ítreki það að þetta mál sé mikilvægt það tekur að sönnu ekki á öllum þeim vanda sem við er að glíma í mjólkuriðnaðinum og mjólkurframleiðslunni það eru ýmis önnur mál sem ég veit að menn hafa verið að skoða sem þurfa líka að ná fram og ég ætla ekki að gera hér að umtalsefni en þetta er liður í því að styrkja samkeppnisstöðu þessarar mikilvægu atvinnugreinar okkar og um leið er þetta til hagsbóta fyrir neytendur eins og komið hefur fram að er mat alþýðusambands íslands og b s r b að lokinni þessar umræðu virðulegi forseti legg ég til að þessu máli verði vísað til háttvirtrar sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar og annarrar umræðu